Penso che siamo tutti quanti d'accordo che l'agricoltura in Europa può migliorare e può decollare solo se favoriamo questo ricambio generazionale, perché i giovani sono più in grado di favorire anche l'innovazione in agricoltura. Sono certo che se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, riusciremo anche a cogliere l'altro obiettivo che è stato evidenziato da molti colleghi, quello di migliorare la redditività delle imprese agricole.